Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen! Boko Haram heißt ja übersetzt nichts anderes als Bücher sind Sünde beziehungsweise Bildung ist Sünde. Es ist nicht, wie eine Kollegin vorher von einer anderen Seite gesagt hat, das Patriarchat, das hier sein Gesicht zeigt, es ist der radikale Islam, der hier sein Gesicht zeigt.

Die Verbrechen, die von dieser Gruppe in den letzten Monaten verübt worden sind, haben Schlagzeilen gemacht. Wir haben heute schon bei einigen Kollegen gehört, worum es geht. Das sind Schlagzeilen, die wirklich erschreckend sind, die tief ins Mark erschüttern. Da sind etwa die 300 Schülerinnen, die entführt worden sind.

Den gibt es auch in Europa, und der muss unsere volle Härte und die volle Härte unseres Rechts spüren.